Monsieur le Président, chers collègues, laissez moi vous dire que ce débat est absurde.

Dans les traités, ce n'est ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement européen qui décident des sièges des institutions ce sont les États. Or, aucun ne demande de changement et, si vraiment nous devions rouvrir les discussions, il faudrait parler de l'emplacement de l'ensemble des institutions et tout remettre à plat le siège de la Banque centrale européenne, de la Commission, du Conseil, de tout. Ensuite, j'entends certains proposer d'échanger l'Agence européenne des médicaments ou l'Autorité bancaire européenne, ou même les deux, contre le Parlement.

Vous oubliez la subsidiarité et le choix souverain de la France de présenter une autre ville. Certains parlent de faire des économies. Je vais vous en proposer l'hémicycle à Bruxelles tombe en ruine le coût des travaux serait de 500 millions d'euros sur quinze ans. Il serait scandaleux de dépenser autant d'argent, alors que nous pouvons accueillir le Parlement ici à Strasbourg et que nous venons d'inaugurer le bâtiment Václav Havel avec de nouveaux bureaux. Enfin, le siège de Strasbourg ne se réduit pas à des questions juridiques ou financières. En attaquant Strasbourg la semaine même où nous rendons hommage à Helmut Kohl et à Simone Veil, vous attaquez un symbole, un symbole de paix et de démocratie. En proposant cet échange, vous oubliez le sens même du projet européen.